Señora Presidenta, felicito sinceramente al señor Busuttil, a la Comisión y al Consejo. La creación del espacio de libertad, seguridad y justicia es uno de los mayores logros de la Unión, permitiendo a casi 500 millones de personas desplazarse libremente por su territorio. La supresión de las fronteras interiores ha supuesto que los Estados periféricos se vieran obligados a reforzar sus controles fronterizos, función que, como recordarán, forma parte del ámbito competencial exclusivo de los países concernidos. Los Estados interiores disfrutan de los beneficios derivados del espacio de libertad, pero en ocasiones olvidan que tal situación se debe, en buena medida, al esfuerzo asumido por los Estados con fronteras exteriores, esfuerzo que debe potenciarse en situaciones de crisis migratorias. Esas situaciones exigen, cada vez con más frecuencia, la intervención de Frontex. Sin embargo, la capacidad de reacción de la Agencia es limitada, ya que no cuenta con medios suficientes para ello. Esta falta de medios se debe, en buena medida, a la ausencia de un compromiso real por parte de algunos Estados. Por ello, era necesario y preciso reforzar el Reglamento Frontex, definiendo claramente la misión de la Agencia y disponiendo los instrumentos legales que permitan dotarla de los recursos y medios necesarios para cumplir sus objetivos en plena consonancia con el respeto a los derechos fundamentales. La puesta a disposición de medios económicos, materiales y humanos no puede depender de la buena voluntad solo de una parte de los Estados, siendo preciso que la solidaridad pase a tener carácter vinculante y general. Frontex deberá, además, coordinar su acción con Europol y Eurojust para luchar contra la delincuencia organizada. La cooperación con la Oficina Europea de Apoyo al Asilo es un elemento imprescindible para garantizar el acceso a la protección internacional. La creación de un sistema de guardia de fronteras es una propuesta interesante que podrá llevarse a cabo si la misma se instrumenta a través de la llamada cláusula de solidaridad obligatoria.